Señora Presidenta, señor Comisario, creo que todos los que estamos hoy aquí presentes somos conscientes del compromiso y del buen trabajo que estamos haciendo en Mali con los recursos que tenemos, pero usted sabe que tenemos retos por delante que tenemos muchos retos que, además, compartimos y que tenemos que estar pendientes de maximizar la eficacia de la ayuda humanitaria y de la cooperación también y que estamos proporcionando en estos momentos una ayuda yo creo importante a uno de los diez países más pobres del mundo.

Es imprescindible para la Unión Europea lograr una coordinación eficiente con el resto de los donantes, y sobre todo con las organizaciones no gubernamentales que también trabajan sobre el terreno, para impedir que miles de personas puedan caer en esa situación de hambruna. Amnistía Internacional ha constatado también que continúan existiendo graves violaciones de derechos humanos que quedan impunes torturas, ejecuciones, ejecuciones atroces, condiciones de reclusión y reclutamiento de niños soldados. Todo esfuerzo es poco para acabar con la pobreza y usted lo sabe bien y el miedo con el que convive la población civil es especialmente complicado en mujeres y niños. Yo le preguntaría, ¿qué acciones tienen previstas para reforzar el respeto de los derechos humanos y la efectividad de nuestra ayuda?